Señora Durant, que una representante del Grupo de los Verdes me diga que hay que tener los pies en la tierra y ver cuáles son las realidades me extraña mucho porque, precisamente, parte de su proyecto político trata de buscar nuevas energías, nuevas formas alternativas de producir energía. Esta es una forma alternativa —que le gustará a usted más o menos— pero, en cualquier caso, puede ser una solución para la independencia energética europea.